Les États européens ont intérêt à signer un accord de libre échange global avec le Royaume Uni, il est le plus grand déficit commercial dans l'Union. Mais vous préférez punir cette grande démocratie pour protéger le système de Bruxelles. Vous agissez par idéologie et non pas dans l'intérêt des États. Vous voulez humilier le Royaume Uni pour empêcher les peuples de disposer de leur souveraineté.

Vous continuez avec l'Italie, humiliée aussi. Vous vous vantez de promouvoir la démocratie et l'état de droit? En vérité, l'Union européenne est un coup d'État permanent contre les peuples. C'est à dire une dictature. Ce qu'il faut à l'Europe, c'est le Bruxit, sortir Bruxelles et sa Commission de l'Europe pour que puissent vivre l'Europe des nations et des peuples.